qui suit l'exercice contrôlé.

Je ne crois pas que cette situation soit correcte, car elle amène les comptes de l'Union à être débiteurs, sur les fonds propres, de 40 milliards.

Le traité demande une déclaration d'assurance sur les comptes et les opérations sous jacentes.

C'est incompréhensible! Le commissaire affirme qu'il n'est pas d'accord sur les taux d'erreur, alors que c'est un débat contradictoire.